Mesdames et Messieurs, hier, pour la première fois, le Premier ministre britannique, Theresa May, a ouvertement plaidé pour rouvrir l'accord de retrait. Elle a, avant même les votes intervenant en fin de soirée, pris ainsi de la distance par rapport à l'accord qu'elle avait elle même négocié et sur lequel nous étions tombés d'accord. Le gouvernement britannique a apporté dans la foulée un soutien explicite à l'amendement présenté par Sir Graham Brady, qui demande le remplacement du backstop que nous avons prévu dans le protocole irlandais par des dispositifs alternatifs, qui n'ont d'ailleurs à aucun moment été définis. En même temps, la Chambre des communes a rejeté le scénario d'un no deal sans d'ailleurs aucune précision sur les moyens d'éviter un tel scénario. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons cet après midi.

Pour nous, Mesdames et Messieurs, l'accord de retrait est et reste le meilleur et l'unique moyen d'assurer un retrait ordonné du Royaume Uni et de mettre en œuvre de manière ordonnée la décision souveraine qu'a prise une majorité des citoyens britanniques, que nous respectons, de quitter l'Union européenne. Et je pense, malgré les difficultés d'aujourd'hui, que nous pouvons atteindre cet objectif, à condition d'être à la fois réalistes et lucides, respectueux et responsables. Les uns et les autres, les uns avec les autres. Mesdames et Messieurs, le backstop dont le président Juncker a parlé, fait partie de l'accord de retrait et cet accord ne sera pas renégocié. Les conclusions du Conseil européen de décembre, qui rejoignent en tous points les déclarations et les résolutions du Parlement européen, ne laissent place à aucun doute sur ce point. Je voudrais dire un mot du backstop pour que tout le monde mesure bien de quoi il s'agit. Ce backstop n'est pas du dogmatisme, c'est une solution réaliste. Nous avons cherché tout au long de cette négociation, sous votre contrôle, des solutions aux problèmes créés, en particulier mais pas seulement, en Irlande, par le Brexit lui même. Le backstop tel qu'il figure dans l'accord de retrait, c'est le résultat des négociations extrêmement intenses menées depuis deux ans par nous avec le Royaume Uni, jamais contre le Royaume Uni. Le backstop c'est une réponse pragmatique à la situation unique sur l'île d'Irlande après que le Royaume Uni a décidé souverainement non seulement de quitter l'Union européenne, mais aussi de quitter le marché unique et de quitter, enfin, l'union douanière. Deux ans ont été nécessaires pour trouver cette solution qui concilie plusieurs exigences. La première exigence, pour nous tous, c'est d'éviter à tout prix le retour d'une frontière dure en Irlande, c'est à dire de préserver les conditions qui sont là depuis 20 ans de la paix, de la stabilité et du dialogue sur l'île d'Irlande, depuis notamment la signature de l'accord du Vendredi saint. Je rappelle d'ailleurs que le Royaume Uni lui même, par la voix de son Premier ministre, a à plusieurs reprises confirmé son engagement comme co garant des conditions de cet accord du Vendredi saint. Et nous avons nous mêmes accompagné depuis 20 ans, par le programme Peace, par le droit européen, par des politiques européennes, par le budget européen, la bonne réussite de cette coopération entre les différentes communautés. La deuxième exigence, c'est la volonté et la demande du gouvernement britannique de garder l'Irlande du Nord et la Grande Bretagne dans un territoire douanier unique. La troisième exigence, évidemment la nôtre, celle dont nous sommes responsables collectivement, c'est la préservation de l'intégrité du marché intérieur. Mesdames et Messieurs, ce dernier point est pour nous fondamental. La frontière irlandaise va devenir, par la volonté britannique, la frontière de l'Union européenne et du marché intérieur. Ce sera notre nouvelle frontière extérieure. Ce qui est en jeu, c'est évidemment la protection de tous les consommateurs et de toutes les entreprises de l'Union. Je vais le dire plus concrètement encore la décision britannique de quitter l'Union, le marché unique et le marché intérieur a une conséquence pratique, qui est que toute marchandise, tout animal vivant, tout produit d'origine animale ou végétale qui entre en Irlande du Nord en provenance de Grande Bretagne

La nature, la qualité, la sécurité, la régularité de ce produit, la sécurité liée à la protection animale je le dis comme ancien ministre de l'agriculture de mon pays exigent des contrôles, ce que nous faisons à chacune des frontières extérieures, partout dans l'Union européenne des contrôles d'ordre fiscal, des contrôles d'ordre sanitaire, d'ordre vétérinaire, d'ordre réglementaire.

Nous devons cette protection à tous ceux qui font travailler et vivre le marché intérieur. Parmi ceux qui, aujourd'hui, demandent la suppression de ce backstop il y a des parlementaires britanniques j'en écoutais encore un ce matin qui ont pourtant négocié avec nous et qui savent parfaitement que ce backstop est la solution que nous avons trouvée pour ce qui est comme le disait Jean Claude Juncker le cœur, pour nous, Européens, de nos obligations et de nos principes, c'est à dire la protection du marché intérieur dans toutes ses dimensions et les droits qui s'y attachent droits sociaux, droits économiques, droits des consommateurs, droits environnementaux et la protection des entreprises et des consommateurs,

c'est aussi simple que cela et je le dis calmement qui fragiliserait le marché intérieur. Nous ne ferons rien qui conduise à compromettre l'avenir de l'Union européenne pour le présent de cette négociation.

Nous sommes prêts à y travailler aussitôt après la signature de cet accord de retrait. Mais aujourd'hui, franchement, personne, ni d'un côté, ni de l'autre, n'est en mesure de dire précisément, de manière claire, quelle serait la nature de ces dispositifs alternatifs pour qu'ils soient opérationnels et qu'ils remplissent effectivement les objectifs du backstop Voilà pourquoi, je le dis à nouveau calmement et clairement, au moment où nous sommes, et s'agissant de cet accord de retrait tel qu'il vous est proposé pour être ratifié, nous avons besoin de ce backstop tel qu'il est. Mesdames et Messieurs, rejeter ce backstop tel qu'il est aujourd'hui, cela revient en quelque sorte à rejeter la solution qui a été trouvée avec les Britanniques, mais le problème, lui, demeure, tel que je l'ai décrit. Sur ce point, et au delà de la question des dispositifs alternatifs dont j'ai parlé, le Conseil européen, comme le Parlement européen, ont déjà à plusieurs reprises et clairement rejeté l'idée d'une limite dans le temps ou d'une sortie unilatérale du backstop puisque de telles idées dénatureraient immédiatement l'idée même du backstop qui est une assurance que nous ne souhaitons pas utiliser comme vous d'ailleurs votre propre assurance dans votre appartement ou votre maison mais qui est là si jamais nous en avions besoin. Je veux enfin rappeler que l'accord de retrait dont on parle et que vous connaissez va bien au delà de la question de l'Irlande.

dans une nouvelle étape de négociation. Cet accord est le préalable pour construire la confiance dont nous avons besoin entre le Royaume Uni, qui restera un pays ami, allié, partenaire, et l'Union européenne. Un vrai partenariat, solide et ambitieux. Je voudrais juste ajouter que s'agissant de cette future relation, les Européens sont prêts et resteront prêts dans les jours qui viennent à être plus ambitieux et à retravailler la nature et l'intensité de notre future relation, économique en particulier. Vous savez, Mesdames et Messieurs les députés, qu'il existe plusieurs modèles de coopération économique avec les pays tiers. Chacun de ces modèles a évidemment son propre équilibre de droits et d'obligations mais il existe beaucoup de modèles. Je veux dire simplement que si la demande britannique évoluait au delà d'un simple accord de libre échange, sur lequel nous nous sommes mis d'accord dans la déclaration politique, en vue de réaliser l'un ou l'autre de ces modèles, nous sommes et nous serons immédiatement prêts à en discuter et à répondre à une nouvelle ambition britannique par notre propre ambition. Cela a déjà été dit tant par vous mêmes dans vos résolutions que par le Conseil européen. Mesdames et Messieurs, j'évoquais tout à l'heure le réalisme et la lucidité, comme vous l'avez fait, Madame la Secrétaire d'État, à moins de 60 jours de la date de la sortie du Royaume Uni. En l'absence aujourd'hui d'une majorité positive à la Chambre des communes pour une solution identifiée et acceptable par l'Union européenne, il est, comme l'a dit le président Juncker, urgent et nécessaire de nous préparer à tous les scénarios et à mettre en place toutes les mesures d'urgence

C'est le travail qui a été confié par le président Juncker au Secrétaire général et à toutes les équipes qui travaillent avec vous, avec vos commissions et avec l'ensemble des États membres. Je vous remercie pour votre attention et pour votre confiance.